Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es war richtig, dass Sie alle, die jetzt gesprochen haben, den Blick auf die Opfer gerichtet haben.

Ich möchte jetzt ganz konkret den Blick auf die Täter richten, und ich meine bei den Tätern nicht die Mütter, die oftmals bei den Verstümmelungen dabei sind und die Mädchen der Verstümmelung zuführen, sondern ich meine die eigentlichen Täter. Die eigentlichen Täter sind die Männer, die der Meinung sind, dass Genitalverstümmelung von Frauen die Vorbereitung für die Ehe ist. Ich meine die Männer, die nicht willens sind, eine gleichgestellte Frau zu heiraten, sondern nur eine Frau, die vielleicht teilweise getötet ist.

Aber unsere zweite Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass Aufklärung, Prävention, all diese Dinge auch auf der Männerseite passieren. Solange es die Nachfrage gibt und bitte verzeihen Sie mir dieses schwierige Wort in diesem Zusammenhang aber solange es die Nachfrage nach beschnittenen Frauen gibt, solange es Männer gibt, die sagen Ich heirate nur eine Frau, die beschnitten ist!, solange wird es Beschneidung geben. Ich fordere auch die Männer hier im Parlament auf, sich endlich mal dafür einzusetzen, dass sie mit ihren Geschlechtsgenossen reden und dafür sorgen, dass auch die Männer sich stark machen. Nur ein ganz, ganz, ganz schwacher Mann ein ganz, ganz schwacher Mann wünscht sich als Ehefrau eine verstümmelte Frau. Ein starker Mann wünscht sich eine Frau, die ihm gegenübersteht, die Lust empfinden, die Liebe empfinden, die gesunde Kinder gebären kann. Das ist ein starker Mann. Helfen Sie uns, dafür zu sorgen, dass deutlich wird, wer hier schwach ist und wer stark ist.